Hvala lepa, predsedujoči, za besedo, pozdravljeni vsi! Glavni problem je preveliko število prenizkih pokojnin, smo danes poslušali. Ljudem, ki so delali celo življenje, ne omogočamo dostojnega življenja. Odmerni je prenizek. Tudi invalidske pokojnine ne omogočajo dostojnega življenja. Demografske spremembe zahtevajo bolj stabilne vire. Glede tega sem poslušal z desne in z leve stvari, torej bi rekel, to se strinjam. Ena od rešitev je gotovo tudi oblikovanje demografskega sklada. Samo da vas spomnim, malce zgodovinsko. Ko smo preoblikovali družbeno lastnino, oziroma ko smo jo nacionalizirali, ko smo jo naredili državno, je doktor drugače tvorec in soustvarjalec osamosvojitve, uspešne in finančne osamosvojitve Slovenije predlagal drugače. Naredimo iz družbene lastnine demografski sklad. Ne vem, če se boste spomnili, ampak takrat sem jaz pač aktivno delal, spremljal zadeve in to je bil predlog, ne? Ne, odločili so se potem, ker to je bila Peterletova vlada, za neki drugačen sistem. V glavnem, šlo je za privatizacijo družbene lastnine, vprašanje , če je bilo to ustavno ali neustavno. To je bila sicer ustavnemu spor sprožen, pa nikoli odločeno o njem, ne? Ampak ne glede na to so se odločili, zato ker privatna lastnina, kakor pravi moj kolega Horvat ali pa Tonin, kot so oni prepričani, vse rešuje, so se odločili, da bojo privatizacija speljana preko certifikata. Naredili smo neke privatne družbe za upravljanje, finančne družbe. Kje so končale? Na smetišču zgodovine. Oblikovali so neke holdinge, ki so se sesuli, firme, ki, katere so upravljali, so se sesule v glavnem. Prodali smo jih za dva bela in dali dva rdeča, mnogi ti upravljavci, privatni, ne, ker so to bile privatne družbe za upravljanje, so nekateri že zaprti, drugi pa v postopkih. Dobro poznam te ljudi, ker so pri meni licitirali, kdo bo za te certifikate, in vem, kakšni so bili pogovori in kako je vse to klavrno končalo. Ko se pogovarjamo o pokojninskem sistemu, danes mogoče malo zmotno, samo pogledal, pokojninska blagajna pač ima pretočni sistem, splošni prispevki, ki jih plačujejo delavci , tudi, študentje, kar pride noter, se pretakajo v pokojnine. Če je dela več, tako kot je malo konjunkture, ne, gospodična, bi prosil za posluh, ko jaz vas tudi vas poslušam, ne, tudi tudi naredijo zadeve, da so boljše. V zdajšnji ekonomski situaciji smo zmanjšali prispevek iz proračuna, ki je po zakonu, iz proračuna smo dolžni zagotavljati polnjenje pokojninske blagajne, se je bistveno zmanjšal. Iz lanskega leta na letošnje leto proračun, ne, kar prispeva država iz integralnega proračuna. Ne pozabi. Ne. Samo na drugi pa poslušamo te, ko so tako za privatizacijo, ne, da bo to vse rešila, smo videli, koliko je rešila s to privatizacijsko zadevo, kaj smo naredili iz družbene lastnine, ki je bila prej zgrajena, firme znane, od Metalke do pri nas dol, ne vem, Cimos, ono, tretje, Droge, banke, zavarovalnice, vse je končalo v tujih rokah skozi ta privatizacijski način, skozi družbe za upravljanje, ko je bila taka velika pogruntacija, ker država je pač slab upravljavec. Sedaj imamo pritisk iz strani da država reši sklad z penzijo Ker, skladov pa ne more država nič delati, ker je to čisto privatni sklad in se očitno tudi kot tak ni obnesel. So neki problemi torej s to privatizacijo, torej, ne, ne bi jaz rekel, da je to rešitev, ampak je kvečjemu, problem, če to naredimo, in če bi ta demografski sklad šel v tej smeri. Glejte, mi, kakor je bilo že rečeno, naša stranka ne bo to podprla, ta zakon. Zakaj ne? No, bom povedal. Če mi dovolite, moji dragi kolegi, zahrbtni tukaj SNS, ne, ne, ker se oglašajo za hrbtom, ne, glejte, zakoni so tista podlaga delovanja družbe, s katero določeni pravni red skozi katero je določen pravni red delovanje državnih organov, ravnanje pravnih subjektov in njihova medsebojna pravna Vsebinsko ustrezni, pravno pravilni in nomotehnično urejeni, skratka, dobri predpisi so nepogrešljiv pogoj za dobro delovanje države. Družbena razmerja se v pravni državi urejajo s predpisi , v predpisih s pravili ravnanja. Priprava predpisov pa je poglavitna naloga državne uprave. Torej ministrstva. Pri tem ravnanju je vsekakor dobrodošla pomoč javnosti, civilne družbe ali posameznih strokovnjakov izven uprave, vendar ti ne morejo in ne smejo opravljati naloge namesto njih. Kakovost predpisa je v prvi vrsti odvisna od njegove vsebine, od tega, ali je prepis normira prava normira prava vprašanja, ali država s predpisovanjem, prepisovanjem različnih ravnanj uspešno usmerja družbeni in določa pravila poštenega in pravičnega sožitja med ljudmi. Pripravo predpisov je treba zaupati uslužbencem, ki morajo imeti najboljši pregled nad stanjem na svojem področju, znati predlagati primerne strokovno utemeljene rešitve, obvladati pravila nomotehnike in skrbeti za uspešno izvedbo in spremljanje sprejetih Za to dejavnost je treba dati primeren čas, za proučevanje in aliziranje, analiziranje problemov, pripravo medsektorsko in medresorsko usklajenih rešitev ter njihovo preverjanje in usklajevanje s strokovno in z drugo zainteresirano javnostjo. Veljavna ureditev priprave predpisov zahteva od pripravljavcev, predlagateljev predloga zakona, da ocenijo stanje na področju urejanja in razloge, sprejem predpisov, cilje, načela, poglavitne rešitve, predlaga oceno finančnih posledic in tako dalje. Te zahteve so v veliki večini primerov zagotovljene bolj formalno, kar ima gotovo za posledico sprejemanje ne dovolj kakovostnih predpisov, ki jih je treba zelo hitro in pogosto spreminjati in dopolnjevati. Cilj, h kateremu je treba stremeti, je dosledno izvajanje veljavnih zahtev za pripravo predpisov in njihovo nadgradnjo s čim bolj kvantificiranimi presojami v smeri zmanjšanja ali odpravljanja administrativnih obremenitev in poenostavitev postopkov. Poglavitni cilj je zagotoviti čim večjo legitimnost sprejetega predpisa, tudi s s sodelovanjem strokovne in druge javnosti v postopku njegovega sprejemanja in kasnejšega izvajanja. To je ta parlament sprejel to resolucijo, to resolucijo o normativni ureditvi, ki je bila sprejeta dva tisoč devet in velja. Če imamo danes pred seboj zakon, ki je prepisan delno od zakonskega predloga Desusa izpred let, nekaj dodano, nekaj na hitro, ob tem, da vsi vemo, da je vlada pripravila že zakon. To je prehitevanje po levi, po desni. Ja, govorili ste pa, jaz ne vem. Vladni zakon ni dober, ste govorili prej. Zdaj ne vem, ali sem narobe čul ali pa karkoli. V glavnem, dajte , glejte, Se opravičujem, ampak mislim, da je bilo treba prebrati, zdajle te resolucije, da vemo, o čem govorimo, in v, in tudi povedati ob tem, da dejansko je treba zakon malce drugače pripraviti, malce bolj konsistentno in takrat dodajati noter spremembe, kar boste imeli priliko. Mi imamo pač vlado in mi se zanašamo na vlado, da bo te predpise p, predložila nam, s tem, da se vam pa zahvaljujem za tudi z vaše strani pritisk. Kar se tega tiče, se absolutno strinjam, da že da smo precej pozni in naj vlada ta zakon čim prej pripravi. Hvala lepa.